Relaciones comerciales y militares con empresas e instituciones israelíes implicadas en graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino así se materializa la complicidad de la Unión Europea con el que sufren las y los palestinos. La Unión Europea también se ha negado a hacer que se respete la cláusula de derechos humanos que su Acuerdo de Asociación con Israel contempla. Y tampoco se escucha a las innumerables organizaciones que exigen que se dejen de apoyar los crímenes contra el pueblo palestino. Es justamente la sociedad civil europea, con campañas como BDS, la única que está plantando cara a las violaciones de derechos humanos por parte de Israel. Y por eso justamente se la intenta criminalizar. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con la sociedad civil. Toca poner medidas encima de la mesa el reconocimiento del pueblo palestino, el fin de la ocupación, el embargo de armas a Israel hasta que se respeten los derechos humanos, y la prohibición de las importaciones procedentes de los asentamientos ilegales.